2013. La cuestión es que, probablemente, hoy todos querríamos hablar de las últimas decisiones del BCE, del quantitative easing de su capacidad para situar la inflación en el objetivo que el propio Banco Central tiene y, por lo tanto, lamento expresamente la ausencia de Draghi a lo largo de todo este debate. En todo caso, mis preguntas, que iban dirigidas fundamentalmente a Draghi, se las haré por escrito a través de los mecanismos formales, pero no quería desaprovechar esta ocasión para reivindicar el cambio de política económica que la Unión está tomando en los últimos meses para reivindicar cómo el plan Juncker debería ser un instrumento para movilizar la inversión en el conjunto de la zona del euro y, por lo tanto, aprovechar esa enorme liquidez que el Banco Central Europeo va a poner en marcha y para reivindicar también la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que realmente va a permitir una mejor capacidad de actuación fiscal por parte de los Estados. Hemos visto que no se va a multar a Francia. Hemos visto cómo se ha llegado a un buen acuerdo con Grecia, que debería introducir una rebaja en el objetivo de superávit primario en el mes de junio, en la próxima negociación. Por lo tanto, esto debe encauzarse en una nueva política que no solamente esté centrada en los ajustes en los recortes, como hemos sufrido en los últimos años sino que apueste por el crecimiento con el apoyo de la política fiscal, con el plan Juncker, con la revisión del Pacto de Estabilidad y que vaya unido a un impulso a esa unión fiscal que tanto necesitamos para dar una gobernanza real a la Unión como ha defendido mi compañera Pervenche.